Señora presidenta, en algunos escenarios mundiales la Unión Europea muestra de manera brutal su incapacidad, su impotencia.

Cuántas veces hemos abordado en este Pleno lo importante que es que la República Democrática del Congo no caiga en un agujero definitivamente hostil, lo fundamental que es ese país para la región y para todo el continente, que se producen injusticias una detrás de otra y que somos absolutamente incapaces de frenarlas.

Primero hay que mantener, a toda costa, la fecha de las elecciones en diciembre de 2018 ya se ha acabado el tiempo para los congoleños. Y, segundo, al Gobierno congoleño cesen de masacrar a su juventud, paren ya de detener, torturar y asesinar a su juventud, protejan a su juventud y protejan a su país.